Señor Presidente, felicito en primer lugar al señor Fidanza por su informe, en el que se defiende el turismo competitivo e innovador, es verdad, pero también ético y sostenible. Le agradezco que haya recogido nuestras demandas sobre las especiales necesidades de las regiones ultraperiféricas. Felicito, igualmente, al Vicepresidente Tajani por su voluntad de recuperar el tiempo perdido en este sector. Nunca nos alegraremos bastante de haber conseguido una base legal en el Tratado de Lisboa, pero ahora toca asegurar los recursos económicos, la financiación. Me alegra especialmente que se confirme la necesidad de aprovechar las estupendas lecciones del programa Calypso de turismo social para desapalancar o desenclavar la estacionalidad del sector, porque necesitamos fomentar el turismo de todos los europeos, sea cual sea su situación económica o social. Y me felicito por los acuerdos con América Latina

Me parece especialmente importante la especialización del turismo como avance en su calidad turismo de patrimonio, termal y de salud, gastronómico, deportivo, rural e incluso de compras, ¿por qué no? Me parecen también esenciales los avances en materia de accesibilidad de turistas con movilidad reducida, la mejora de los derechos de los turistas y el establecimiento de una estrategia de excelencia formativa y laboral para los trabajadores del sector junto con los interlocutores sociales. Necesitamos buenos profesionales, pues son la garantía de liderazgo europeo en este sector.

Tiene, desde luego, nuestro apoyo desde ahora para el debate sobre las perspectivas financieras. Por lo tanto, le pido, señor Tajani, que sea usted tan ambicioso como el sector se merece.